Pane předsedající, paní komisařko, jak se svět technicky vyvíjí, čím dál větší význam pro fungování společnosti sehrávají informační systémy.

Pokud jde o hlavní cíle směrnice, mohu s nimi jen souhlasit, Evropa potřebuje koordinaci, potřebuje minimální standardy.

Příslušné úřady členských států musí mít dostatečný prostor a finanční prostředky pro budování potřebných kapacit. Musíme pečlivě vážit rozsah infrastruktury, která bude podléhat této směrnici, a nechat konečná rozhodnutí na členských státech. V neposlední řadě musíme postupovat opatrně při přenášení povinností na soukromé podniky. Pokud jde o podnikatele v oblasti kyberprostoru, jsem přesvědčen, že ochrana jejich infrastruktury je v jejich vlastním zájmu a oni sami nejlépe vědí, jak v této věci postupovat.